Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la situation humanitaire au Pakistan est dramatique, pire que le tsunami qui a touché l'Asie.

Un des problèmes majeurs est l'accès aux victimes, car les infrastructures sont détruites, les victimes sont entourées par l'eau et la situation sécuritaire est très instable. Il est primordial que les principes humanitaires d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et d'humanité soient respectés lors de l'acheminement de l'aide, qui doit se baser uniquement sur les besoins des populations.

Cette catastrophe a mis en exergue, une fois de plus, le besoin de créer une capacité européenne de réaction rapide.